stefnuræða forsætisráðherra fyrir hönd ríkisstjórnarinnar samanber sjötugasta og þriðju greinar þingskapa verður flutt mánudagskvöldið fimmta október og hefst umræðan klukkan sjö fimmtíu síðdegis tíu mín fyrir átta samkomulag er um fyrirkomulag umræðunnar umferðir verði þrjár tólf mín sex mín og fimm mín en forsætisráðherra hefur tuttugu mín til framsögu þingmaður utan flokka hefur sex mín umræðunni lýkur um klukkan tíu afrit ræðunnar verður sett í hólf þingmanna tveimur sólarhringum fyrir fund það er á laugardaginn